tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað tuttugu og fjögur tvö þúsund og sex um breytingu á átjánda viðauka er varða öryggi og hollustuhætti á vinnustöðum vinnurétt og jafnrétti kynjanna við e e s samninginn nefndin hefur fjallað um málið og fékk á sinn fund martin eyjólfsson og nínu björk jónsdóttur frá utanríkisráðuneyti og bjarnheiði gautadóttur frá félagsmálaráðuneyti innleiðing tilskipunar þessarar kallar á lagabreytingar og samkvæmt upplýsingum sem nefndin hefur aflað er gert ráð fyrir að gera þurfi breytingar á lögum númer fjörutíu og sex nítján hundruð áttatíu um aðbúnað hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og að lagafrumvarp verði lagt fram innan tíðar en frestur til að innleiða efni tilskipunarinnar er til þrítugasta apríl á næsta ári nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt